Die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich ist, Gott sei Dank, sehr gering. Das hängt unter anderem mit der dualen Ausbildung, aber vor allem auch damit zusammen, dass es ein grundsätzliches politisches Bekenntnis gibt Jugendliche sollen darauf vertrauen können, dass ihre Ausbildung gesichert ist, dass ihre Beschäftigung gesichert ist. Ich finde es daher richtig, wenn sich nun die Europäische Union das Ziel einer europäischen Ausbildungs und Beschäftigungsgarantie setzt.

10 Aber, Herr Kommissar, bitte passen Sie dabei auch sehr gut auf, dass Sie das Geld nicht von einem Hosensack in den anderen schieben.